Oggi, dopo quello che si è sentito anche in quest'Aula, bisognerebbe anche pensare, per il futuro, di tingerci, come Istituzione, coi colori dell'arcobaleno per solidarietà alle vittime di discriminazioni anti LGBTQI in Polonia e in tutta l'Europa.

Penso alla mia Italia, dove molte amministrazioni locali passate recentemente alla Lega sono uscite dalla rete RE.A.DY che promuove buone prassi contro le discriminazioni e per la creazione di un clima sociale di rispetto e di confronto libero da pregiudizi. A Spinea, in provincia di Venezia, si è chiesta addirittura la rimozione di libri scomodi dalle biblioteche per l'infanzia.